frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti á þingskjali sex hundruð tuttugu og fjögur um frumvarp til laga um afnám laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú um eftirlaun forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara með síðari breytingum og breyting á lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um þetta mál og fengið á sinn fund ingva má pálsson og vigfús áskelsson frá fjármálaráðuneyti þóreyju þórðardóttur frá landssamtökum lífeyrissjóða guðrúnu frá kjararáði ólaf darra andrason frá alþýðusambandi íslands stefán baldursson frá bandalagi háskólamanna og hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins þá hafa nefndinni borist umsagnir frá bandalagi starfsmanna ríkis og bæja alþýðusambandi íslands prestafélagi íslands viðskiptaráði íslands og seðlabanka íslands

í því augnamiði að færa eftirlaun þeirra til samræmis við lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna frumvarpið gerir ráð fyrir að lögin gildi áfram um núverandi hæstaréttardómara og forseta íslands út starfstíma þeirra þá er í frumvarpinu gerður sá almenni fyrirvari um að áunnin réttindi haldist nefndin ræddi lagaskilaákvæði frumvarpsins með hliðsjón af því hvernig lífeyrissjóðakerfi opinberra starfsmanna er uppbyggt og með hliðsjón af því mikilvæga sjónarmiði að menn haldi áunnum réttindum nefndin ræddi vægi lífeyrisréttinda í kjörum alþingismanna og ráðherra og heimildir og skyldur kjararáðs til að taka mið af þeim réttindum við ákvarðanir um laun þá ræddi nefndin hugmyndir um að þeir sem frumvarpið tekur til gætu valið sér lífeyrissjóð en það er í andstöðu við það fyrirkomulag að skylda almennt launafólk til að greiða lífeyrisiðgjöld í tiltekinn lífeyrissjóð það er skemmst frá því að segja að efnahags og skattanefnd leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt óbreytt pétur h blöndal ragnheiður e árnadóttir og ármann krónu ólafsson skrifa undir álit þetta með fyrirvara björgvin g sigurðsson formaður nefndarinnar var fjarverandi við afgreiðslu málsins grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir þetta nefndarálit skrifa sá sem hér stendur varaformaður nefndarinnar og framsögumaður ellert b gunnar svavarsson jón bjarnason birkir jón jónsson pétur h blöndal með fyrirvara ragnheiður e árnadóttir með fyrirvara og ármann krónu ólafsson með fyrirvara það er óþarfi að lengja þessa umræðu mikið frú forseti en þó er rétt að vekja athygli á því að þessi mál hafa fengið umtalsverða umræðu í samfélaginu á liðnum árum allt frá því að lögin árið tvö þúsund og þrjú voru sett hér á háttvirtu alþingi um það sköpuðust miklar deilur í samfélaginu og mikið rót ef svo má segja og miklar almennar kröfur hafa verið uppi um það að þau sérréttindi sem alþingismenn og ráðherrar og hæstaréttardómarar hafa notið í eftirlaunamálum yrðu hér fyrir áramót voru þessi mál aftur til umfjöllunar þegar síðasta ríkisstjórn lagði hér fram frumvarp til breytingu á lögunum frá tvö þúsund og þrjú þar sem ákveðin skref voru tekin í þá veru að jafna lífeyrisréttindi þeirra hópa sem hér er verið að fjalla um við almenn lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna engu að síður var ekki gengið alla leið með þeirri lagasetningu og áfram giltu ákveðin sérréttindi

tók ákvörðun um það að taka þetta skref til fulls með því frumvarpi sem hún lagði hér fram og er hér til umræðu með þessu frumvarpi er lagt til að eftirlaunalögin frá tvö þúsund og þrjú verði felld úr gildi en þess í stað þá muni forseti íslands ráðherrar alþingismenn og hæstaréttardómarar taka eftirlaun eða lífeyri og greiða í lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins a deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og eftirlaunaréttur þessara aðila verður þá sambærilegur sá sami í öllu tilliti og opinberra starfsmanna sem greiða í þann sama lífeyrissjóð hér er bæði um að ræða réttindin samkvæmt þessum lífeyrissjóði og skyldur þetta á þá við um iðgjaldagreiðslur í lífeyrissjóðinn og um þann lífeyri sem menn fá hvort sem það er til þeirra sjálfra makalífeyrir örorka barnalífeyrir og svo framvegis ég tel að hér sé endanlega verði þetta frumvarp að lögum að þá sé endanlega búið að vinda ofan af því misrétti og þeim sérkjörum sem hafa gilt í lífeyrismálum ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara og sem hafa verið eins og ég sagði áðan svo umdeild í okkar samfélagi ég tel að hér sé tekið mikilvægt skref til þess að skapa meiri sátt um fyrirkomulag þessara mála og er ánægður og stoltur að taka þátt í því að þessi breyting eigi sér stað eins og fram kom á nefndarálitinu frú forseti þá leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt